Seit der Gründung des Europäischen Freiwilligendienstes vor 22 Jahren haben einhunderttausend Europäerinnen und Europäer an diesem Programm teilgenommen. Der Europäische Freiwilligendienst soll jetzt noch attraktiver werden, und wir haben das ambitionierte Ziel, dass noch einmal einhunderttausend Teilnehmerinnen dazukommen, und ich finde, das ist ein guter Anspruch, den wir haben. Für uns als SD Fraktion war es wichtig, dass wir das Non Profit Prinzip dieses Programms verteidigen, um den gemeinnützigen Charakter der Aktivitäten zu gewährleisten. Wichtig war es auch, dass klar unterschieden wird zwischen freiwilligem Engagement und beruflicher Arbeit, um zu verhindern, dass der Freiwilligendienst missbraucht wird, um Arbeitsplätze zu verdrängen. Als SD Fraktion war es uns besonders wichtig, dass das Geld für dieses Programm tatsächlich frisches Geld ist, und es ist gut, dass wir es hinbekommen haben, dass zumindest zwanzig Prozent frisches Geld sind, dass es Transparenz bei der Umschichtung der Gelder gibt und dass es keine negativen Auswirkungen auf andere Programme und Fonds wie zum Beispiel das Erasmus Programm gibt. Mit Blick auf die Finanzierung und als Mitglied im Haushaltsausschuss muss ich aber an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, dass leider zutage getreten ist, dass die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, für neue Projekte auch tatsächlich frisches, neues Geld zur Verfügung zu stellen. Aus meiner Sicht haben Rat und Kommission bei diesem für junge Europäerinnen und Europäer so wichtigen Projekt ein Stück weit auch unverantwortlich gehandelt. Es kann schlicht nicht sein, dass der Rat presseöffentlich ankündigt, dass es ein neues Programm gibt, und dann das Geld dafür nicht bereitstellt!

Und die Finanzierung dieses sinnvollen Programms hat am Ende nochmal klargemacht, dass die Europäische Union den Mitgliedstaaten ein bisschen mehr wert sein muss als jetzt.